On a mis plusieurs fois en garde contre un retrait prématuré de la MONUSCO, afin d'éviter un vide et une éventuelle dégradation encore plus importante de la sécurité dans les zones affectées par les conflits. Globalement, au delà des exactions commises, nous ne pouvons quand même que nous féliciter de la manière dont les Nations unies ont géré la question de la prolongation du mandat de la mission onusienne en RDC. Comme vous le savez, alors qu'on discutait aux Nations unies du nouveau mandat, le gouvernement de la RDC

supplémentaire. Alors, dans le cas spécifique du débat d'aujourd'hui, nous pensons que les responsabilités doivent être établies et nous nous réjouissons de voir les Nations unies enquêter sans complaisance sur leurs défaillances. Admettons, néanmoins, qu'il faille comprendre le contexte difficile dans lequel la MONUSCO travaille et plaider plus que vraisemblablement pour une meilleure coordination entre les autorités de la RDC et l'ONU. Nous croyons que mettre fin à la MONUSCO en ce moment aggraverait de manière significative la situation des populations et compromettrait le processus de stabilisation dans la région.

l'Union européenne intervient, c'est vrai, à plusieurs niveaux et, notamment, au travers d'EUPOL et d'EUSEC. J'ai une information complémentaire, parce que je pense que les moyens développés par nos institutions ne sont pas minces, ne sont pas minimes, mais que plus que probablement, il y a lieu d'évaluer la manière dont ils sont utilisés, et, à ce sujet, le Comité de politique étrangère et de sécurité, le COPS, qui est présidé par l'ambassadeur belge, Walter Stevens, se rendra en RDC dans les prochaines semaines pour évaluer ces deux missions.

Tarabella et d'autres parlementaires ont évidemment souligné très judicieusement l'importance qu'il y a de s'attaquer à l'exploitation illégale des ressources naturelles en RDC, en raison du lien qu'elle comporte avec les violences, puisque ce trafic permet de financer certains mouvements rebelles. C'est un dossier que l'Union suit de près et nous allons analyser, vous avez été quelques uns à nous le suggérer, la législation américaine récemment adoptée à ce sujet, qui a été mentionnée très largement dans ce débat.